Najlepša hvala. Jaz se žal z vami nikakor ne morem strinjati. Aha, praksa kaže čisto drugače. Lahko se v naslednjih tednih tudi oglasite v naših koncih in se sami na licu mesta prepričate. Že v preteklosti so se izogibali tej cesti, žal zaradi mejnega prehoda gneča ne bo bistveno manjša, zdaj bo pač kolona po dveh pasovih, prej je bilo po enem pasu, kar pomeni, da bo sicer nekoliko krajša, ampak, po število avtov verjetno bistvene razlike ne bo, so pa še zmeraj, tako kot že v preteklosti, tudi zdaj, iščejo druge poti, ker dejansko lahko prečkam, mejo brez vinjete in bodo to počeli tudi danes. In regionalne ceste so izjemno obremenjene. Naj povem, da te ceste gredo skozi naselja, niso primerna takšnemu tranzitu in tudi sam mejni prehod Leskovec je daleč od tega, da bi bil primeren večjega števila vozil. Že v tistem, kar je bilo v preteklem letu, je bilo bistveno preveč, kot je lahko sploh prenese. regionalna vzporedna cesta proti Gruškovju, tako kot ste rekli, je zgrajena, je pripravljena in, ne vem, dajte vsaj za lokalno prebivalstvo narediti možnost prehoda, kajti v neposredni bližini čez mejo, številni ljudi imajo zemljo, zdaj to za njih pomeni veliko težavo. Nenazadnje morajo na svojo zemljo tudi kdaj iti s traktorjem. Kako naj grejo? Ne vem. Na avtocesto z njim? Resnično so konkretni problemi, ljudje se obračajo na lokalne skupnosti in jaz verjamem, da je to področje enostavno urediti. Cesta je zgrajena, potrebuje se samo še en mejni prehod, ki bo omogočal vsaj pot tistim, ki neposredno ob tej meji, živijo. Tako da lepo prosim, če jim mogoče dodate dopolnitev. Hvala. Gospa ministrica, izvolite. Jaz se ...